Sí, creo que ya es hora de que hagamos una legislación, una resolución sobre los derechos de las víctimas del terrorismo.

Y en este Parlamento estamos hablando no solo del terrorismo islámico, sino también del terrorismo de ETA, pues vienen los asesinos y los terroristas y se quieren equiparar a sus víctimas.

Y eso es porque falta una claridad de ideas.

Por lo tanto, tenemos que aclararlo tiene que haber legislación porque las víctimas del terrorismo son representantes de toda la sociedad.